Pani Przewodnicząca! Zanim zreferuję stanowisko Komisji Przemysłu, chciałbym tylko wspomnieć, że wszystkie te szczegółowe oczekiwania wobec naszych instrumentów zewnętrznych nie będą zrealizowane, jeżeli nie załatwimy kluczowych strategicznych relacji z krajami Południa i Wschodu, czy to będzie umowa o stowarzyszeniu z jednym czy drugim krajem, czy to będzie kwestia stabilizacji tych krajów.,

Z punktu widzenia Komisji Przemysłu, nasze sąsiedztwo na Wschodzie i Południu ma ogromne znaczenie w szczególności w zakresie energetyki. Energetyka ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla rozwoju gospodarczego tych krajów. Korzyści są oczywiście obopólne, z jednej strony to my mamy potencjał, aby uruchomić ich zasoby energetyczne, tak konwencjonalne, jak i odnawialne, z drugiej strony oni mają możliwość, aby wpłynąć na dywersyfikację dostaw i źródeł energii dla Unii Europejskiej.

Z całą pewnością te korzyści mogą być obopólne, jednak możemy je odnieść tylko wtedy, jeżeli załatwimy nasze strategiczne problemy, które mamy, jak się okazuje, i na Południu, i na Wschodzie.